Domnule președinte, doamnă comisar, politica de coeziune trebuie să stea în centrul acțiunii Uniunii Europene. Dacă analizăm rezultatele obținute până acum, doar dacă nu suntem sinceri, nu spunem că am avut beneficii de pe urma politicii de coeziune. Scopul politicii a fost de la bun început stabilit ca un instrument prin care să se dezvolte zonele mai sărace, să se diminueze diferențele de nivel de trai al cetățenilor. Este nevoie să continuăm cu acordarea fondurilor pentru coeziune și este nevoie să se evite întârzierile la plăți la care au dreptul agricultorii în temeiul PAC. Doamnă comisar, ați acționat și ați susținut politica de coeziune și vă mulțumim. Dorim să sprijiniți crearea unei platforme multiregionale de investiții pentru agricultură care să fie eligibilă pentru finanțarea din programul de dezvoltare rurală. Credem și cred că nu trebuie să uităm că este o diferență mare între zone, regiuni ale Europei în domeniul infrastructurii, în transport, educație, sănătate.